De uitstoot neemt bovendien ook toe. Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken moeten alle sectoren een inspanning leveren, dus ook de luchtvaartsector.

Voor internationale vluchten geldt nog altijd die uitzondering op de regel. Met de voorliggende tekst verlengen we die uitzondering een allerlaatste keer. Zo geven we het globale ICAO akkoord alle kansen op slagen, maar een blanco cheque schrijven we niet uit. Door de duidelijke einddatum voor de uitzondering voor internationale vluchten houden we de druk op de ketel van ICAO en een stok achter de deur.